En octobre dernier, le New York Post prétendait, une fois de plus, que Vladimir Poutine souffrait d'un cancer en phase terminale. Ces derniers jours, les amateurs de fausses informations qui sévissent dans les médias ont exhumé un rapport vieux de plusieurs années, pondu par une obscure fonctionnaire du Pentagone le président russe serait finalement atteint du syndrome Je m'interroge, quant à moi, sur la santé mentale et sur l'éthique de nos professionnels de la désinformation qui, guerre après guerre, continuent de se faire l'écho de la pire propagande américaine. Ces affabulateurs espèrent ils donner un semblant de crédibilité aux déclarations de l'ex secrétaire général de l'OTAN, M. Rasmussen, qui vient d'affirmer que M. Poutine s'apprête à attaquer un État balte? Pendant que certains se complaisent dans cette hystérie collective, le sang continue de couler en Ukraine.

Quant aux réfugiés, ils continuent d'affluer massivement vers le prétendu agresseur.